Er ist jetzt der dritte Kommissar, der sich um die Agenda nukleare Sicherheit, Abfall, Dekommissionierung bemüht. Das Parlament hat die Kommission immer unterstützt, und wir haben immer dahinter gestanden, dass hier Kompetenz auf europäische Ebene verlagert wird.

Wo wollen wir gegenseitige Anerkennung?

Ich glaube, dass wir auch schauen sollten, welche Schwerpunkte wir in den nächsten Tagen und Stunden setzen können. Ich kann mich noch gut erinnern, die Kommissarin Palacio hat einmal gesagt, das Thema wird erst dann zu bewegen sein, wenn der nächste Supergau kommt.

Es ist eine späte Einsicht, aber es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, welche Schritte auf europäischer Ebene gesetzt werden müssen.

Europa muss eine Vorreiterrolle haben, insbesondere auf dem internationalen Parkett.

Standards, die ganz einfach das höchstmögliche Sicherheitsniveau garantieren und die uns letztlich auch die Chance geben, dass die Gefährdung der Bevölkerung soweit wie möglich hinten angehalten wird.